gera á gildandi ákvæðum laga fertugasta og fyrstu grein gildandi laga er að þar er tiltekið að fjarskiptafyrirtæki skuli viðhafa ráðstafanir til að stuðla að bættri vernd virkni og gæðum ip fjarskiptaþjónustu og er póst og fjarskiptastofnun heimilt að setja reglur um slíkar ráðstafanir þar sem nánar er mælt fyrir um og svo framvegis þannig að ég vísa til þess sem kemur fram í lagatextanum þannig að það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni þannig að það er mikilvægt að stofnunin setji skýrar og ákveðnar reglur um þetta og þess vegna er verið að herða á þessu ákvæði í gildandi lögum það er bara þannig að á þessum harðsnúna samkeppnismarkaði sem fjarskiptamarkaðurinn er orðinn þá þarf að halda fyrirtækjunum við efnið og það þurfa að gilda skýr ákvæði í lögum

hvað varðar nýyrðin í þessum texta sem háttvirtur þingmaður anna kristín gunnarsdóttir vakti athygli á eins og segir í fertugustu og sjöundu greinar um öryggi þagnarskyldu og fleira þar sem talað er um flýting við tiltekna staðla þetta er þetta yndislega orðafar í íslensku sem verið er að fella að tækniorðum og í þessu tilviki snýst það um að viðkomandi skuli hlíta þeim tilteknu stöðlum sem þarna er um að ræða ég held að það væri mjög fróðlegt fyrir háttvirta samgn að fá gagnorða og góða íslenskufræðinga til að líta á þetta en tækniorðasafnið er orðið býsna gott hjá okkur og allt sem snýr að regluverkinu þarf hins vegar að skiljast þess vegna er afar mikilvægt að nefndin fari yfir þetta og fái góðar skýringar á þessu en fyrir mig blasir það við að þetta sé skiljanlegt enda eru fjarskiptalögin satt að segja búin að fara nokkrar hringferðir í gegnum þingið og ég hef þurft að leggja töluvert mikið á mig til að kynna mér þennan texta allan og ég held að þetta sé heldur að batna virðulegi forseti ég held að það sé ekki fleira sem kom fram í ræðum háttvirtra þingmanna en þakka fyrir undirtektir og vænti þess að háttvirtur samgöngunefnd fari vandlega yfir þetta mál það er mjög mikilvægt fyrir okkur og í ljósi umræðunnar upp á síðkastið um netið og aðgang að því og hvað blæðir um netið á